Vážený pane předsedající, evropský sektor produkce mléka prošel v posledních letech poměrně složitým vývojem, což se ale týkalo také dalších sektorů evropského hospodářství. Všichni dobře víme, že od roku 2008 prakticky dodnes trvá střídavě buď hospodářská nebo dluhová krize, což se nemohlo nepromítnout v poptávce i po mléku a mléčných produktech. Jak se během posledních let ukázalo, tak ani evropský systém kvótové regulace v sektoru mléka nedokázal zabránit negativním dopadům výše zmíněné krize, a je proto načase tento zastaralý systém z časů centrálního plánování definitivně opustit. Mléko v EU žádné kvóty nepotřebuje, stejně jako je nemají rohlíky, chleba, auta a jiné komodity. Je žádoucí, aby přechod k tržnímu systému bez kvót byl co nejhladší, a proto podporuji, aby členské státy měly možnost upravit smluvní vztahy v rámci tohoto odvětví dle vlastní úvahy, ale musí to být provedeno tak, aby to bylo v souladu s principy jednotného evropského trhu.